Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani dami z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in invalide, drage kolegice in kolegi. Moram reči, da so me nekatera stališča poslanskih skupin pretresla. Pravite, cilji so dobri, ampak populistično, ne, in ne vem, kako še. In seveda beseda, ki je v tem mandatu, besede, ki so bile v tem mandatu največkrat izrečene, ni celovito, ni sistemsko, je pa parcialno. Gospe in gospodje, smo v Cankarjevem letu, bi vsaj pričakoval malo več bogastva, ki ga ponuja slovenski jezik. Kolegice in kolegi, ali se sramujete, ali se sramujemo naših mater, ki nas čakajo tukaj prej pragom državnega zbora v visokih gumijastih škornjih, v sivozeleni ruti in morda s culo v roki, če sem malo cankarjanski. Kakšni izgovori, t to n pač ni, ni dober zakon, kakšni izgovori, neverjetno. Imamo pred seboj tristo šestinštirideset tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine, plus tisti, ki so socialno izključeni. To je več kot sedemnajst celih tri procenta vsega slovenskega prebivalstva, našega prebivalstva, naših državljank in državljanov. Tristo šestinštirideset tisoč ljudi bo doživelo te božične in novoletne praznike, ampak kako? Na najbolj možen grenak način, ker prav ti prazniki, prav božični prazniki so tisti, ki ljudi v revščini še posebej spravljajo v obup in žalost in zavedanje, da ko pride revščina, gre dostojanstvo. Tristo šestinštirideset tisoč ljudi, to so uradne statistike, nima dostojanstva v tej državi. Seveda so naše rešitve parcialne, seveda, ker govorimo o gospodinjskem dodatku, ker govorimo o ženskah, starejših od petinšestdeset let. Nismo si izmislili teh kriterijev. Prebiramo znanstvene članke. Poglejte, na spletni strani Nacionalni inštitut za javno zdravje je naslov Revščina starejših žensk v Sloveniji, znanstveni, ne politični, znanstveni prispevki, opremljeno z mnogimi tabelami, statistikami, ki so zastrašujoče. Leta dva tisoč petnajst, v tej slučajno sem odprl to stran in pogledam stopnjo tveganja revščine starejših glede na spol. Nočem vas spravljati v slabo voljo, ampak tisti, ki ste odpravili spol, ki ste ga ukinili, najbrž ne priznavate teh tabel, ampak v Sloveniji živijo moški in ženske, ženske in moški. In ... Stopnja tveganja revščine v leta dva tisoč petnajst je bila skupaj sedemnajst celih dva odstotka. Moških je bilo deset celih dva odstotka, žensk pa dvaindvajset celih dva odstotka, več kot dvakrat več, zato smo se fokusirali tukaj na ženske. Danes zjutraj na MVK-ju kakšna radost je bila, da je minister predlagal žensko v nadzorni svet. Hvala bogu, pravim. Hvala bogu. Tukaj pa zdaj kar naenkrat gospodinjsko delo baje ni žensko ali kako že, ne vem, saj to saj to je neverjetno. To je neverjetno. Epak zaradi tega, ker sem zdaj povedal iz teh, iz tega znanstvenega članka smo se pač, ja, parcialni smo bili, fokusirali na gospodinjski dodatek za ženske, ker so ženske v strukturi najbolj revnih pač prevladujoče. A je to razumljivo? Ali je potrebno kaj narisati? Tam smo slišali, da center, za zdaj gospe ni tukaj, s strani LMŠ-ja, da center za socialno delo te zadeve urejajo. Res je, kot je pole povedala kolegica Iva Dimic, grozljivke poslušam na terenu, kaj ste naredili z reorganizacijo centrov za socialno delo. Demontirali ste ta sistem, demontirali ste ga. Upam, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in invalide kmalu postreglo z neko evalvacijo. upam, da tudi vi to dož, doživljate in dobivate te pripombe. Na žalost je zdaj to v tej vladi pač to padlo na mizo, obžalujem, sočustvujem z vami, gospa državna sekretarka, ampak to kar k nam prihaja, je grozljivka. Kakšna socialna država? Kakšna socialna država je to? In ... Še nekaj strokovnih člankov, da ne boste rekli političnih, ne, sem si našel za, za, za razpravo o tej o tej našem o tem našem predlogu, ki smo se ga lotili z vso resnostjo, ker mislimo resno. Znana slovenska sociologinja, ne želim je izpostavljati, med drugim v svoji razpravi piše: "A področje dolgotrajne oskrbe ostaja neurejeno? Vse zadnje reforme socialdemokratskih ministrov, od Ivana Svetlika, ki je ukinil minimalne državne pokojnine, do zadnje socialne reforme pod ministrico Anjo Kopač Mrak, ki je posegla tudi v varstveni dodatek in ga spremenila v vračljivo socialno pomoč, so revščine poglabljale." Preberite si članek. Z revščino pride občutek ponižanja in krivde, tretji peti dva tisoč osemnajst, da ne bo kdo mislil, da si to zdaj jaz izmišljujem. Tudi vlada si ne izmišljuje, ko pravi, če je oseba upravičena do pokojnine v nizkem znesku ali nima pravice do pokojnine in je socialno ogrožena, je ob izpolnjevanju vseh zakonskih zakonsko določenih pogojev upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v sistemu socialnega varstva. Seveda. Seveda. Jaz prihajam iz podeželja. To vam najbrž ni vsem všeč, zato sem blizu tem ljudem, ki imajo stiske. Ja, imajo tudi krpico zemlje, neke njivice, ki so si jih pač naši ljudje skupaj spravljali celo življenje. In zaradi teh njivic, teh krpic, niso upravičeni do tega, kar tukaj vlada pravi. Ker je takšen zakon, seveda. Morajo pa živeti. Boste rekli, ja, pa naj proda ali pa mogoče bi bilo boljše, da bi država nacionalizirala, kar je namreč, najbrž stvar bližnje prihodnosti. Ne? Kako boste vi zdaj nekomu, ki je celo življenje skupaj spravljal zemljo na kmetiji, boste zdaj rekli, prodaj, da dobiš denarno socialno pomoč. Ne bo prodal, ker je potem zanikal vse svoje življenje. Tisoče primerov bi vam lahko govoril, ampak v parlamentu je vedno razprava omejena. In res, ne morem, enostavno, razumeti, da ne morete takšnega zakona, ker pravite, da so cilji v redu, da je okej, da je res revščina, da so ... Starejše ženske da jih je več revnih kot, recimo, moških, ne, ampak ni celovito, ni sistemsko, je parcialno. Ja, to povejte zdaj prej prazniki tem ljudem, tem ženskam, katerim želimo vsaj majčkeno popraviti tisto, kar jim je odnesel minister Svetlik. Brutalno je udarila ta zadeva na podeželju, to boste priznali tudi koalicijski poslanci, ki prihajate iz podeželja, brutalno je udarila. Zato, drage kolegice in kolegi, vabim k razmisleku, in prosim, ne tako, da je to všečni, populistični zakon, ne. Tukaj mi, vsaj Nova Slovenija ni populistična stranka, ne delamo, da bi bili všečni. Delamo tisto, kar, kar vidimo na terenu, ker smo blizu ljudem, vidimo, kako ljudje živijo. Mi to vidimo, kar statistike govorijo, tristo šestinštirideset tisoč, več kot sedemnajst procentov državljank in državljanov. Vem, da boste razmislili do jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa.